S'agissant du fonctionnement de la troïka, je regrette avec force que la méthode communautaire ait été totalement ignorée au profit d'un monstre froid technocratique à trois têtes dépourvu de toute légitimité démocratique, si ce n'est un mandat délivré dans le plus grand des secrets, à huis clos, par un Eurogroupe

Le bilan de la troïka est accablant et des conflits ouverts ont rapidement émergé entre ses trois composantes, notamment sur l'importance à accorder au coefficient multiplicateur associé à l'effet récessif des politiques d'austérité recommandées. Quel crédit apporter alors aux recommandations d'un attelage aussi baroque en termes d'expertise macroéconomique? En l'espace de deux ans, les projections de la troïka ont été considérablement révisées, le niveau réel de la croissance était constamment surévalué, tandis que le nombre de chômeurs était systématiquement sous évalué. Là encore, l'Organisation internationale du travail aurait sans doute permis de tirer la sonnette d'alarme sur les échecs prévisibles des mesures envisagées et aurait pu éviter un effondrement du marché de l'emploi dans les pays sous programme.

Je note par ailleurs qu'alors qu'une des règles d'or rappelée par tous au niveau de l'Union européenne, qui consiste non seulement à plaider en faveur d'une stratégie d'investissement intelligent, mais aussi en faveur du dialogue social, a été systématiquement bafouée dans les pays de la troïka et que l'Union européenne elle même a été condamnée pour la première fois par l'OIT pour non respect, en Grèce, des conventions collectives et donc des